La propuesta del Consejo incide en la segunda parte del mandato encomendado al Grupo de Evaluación de Schengen, es decir, la verificación de la correcta aplicación del acervo comunitario tras la supresión de los controles en las fronteras interiores. La pretensión de tal mandato es que el mecanismo de evaluación de Schengen resulte más eficiente. La evaluación de la correcta aplicación del acervo de Schengen encuentra su base jurídica en elementos del tercer pilar, mientras que otros aspectos del acervo tienen su fundamento jurídico en instrumentos del primer pilar. A mi juicio, el fundamento jurídico propuesto es correcto, pero parece poco coherente con la más que apreciable entrada en vigor del Tratado de Lisboa, momento en el que se producirá la unificación de las funciones y competencias que ahora se reparten entre los dos pilares. La propuesta apenas contiene elementos novedosos con respecto al mecanismo de evaluación que en la actualidad está en vigor y ya Carlos ha señalado aquéllos ex novo Sin embargo, introduce un cambio de notoria importancia, ya que el documento que se nos presenta supondrá la transferencia a favor de la Comisión de las funciones que actualmente desempeña el Consejo. Tal cesión de competencias supone de facto que el Parlamento y los propios Estados miembros queden al margen del proceso de evaluación, a pesar de que éstos son quienes ostentan las competencias en la seguridad de sus fronteras exteriores. El Parlamento, que representa a los ciudadanos europeos, desempeña un papel primordial, máxime en asuntos relativos a la seguridad. Nuestra labor es importante y así lo reconoce el Tratado de Lisboa. Por consecuencia, señor Presidente, lo que queremos es esperar tres meses, porque esperando tres meses, no habrá ninguna necesidad de reabrir el expediente. Señor Presidente, una cuestión adicional acabo de ver al señor Vicepresidente ponerse un jersey, y es que aquí hace un frío espantoso, y yo tengo que disculparme porque me tengo que marchar, pero no me marcho porque no quiera seguir el debate, sino porque estoy empezando a tener una bronquitis, y esto es nocivo, así que tome alguna medida, señor Presidente.